De verklaringen van het Spaanse voorzitterschap over het immigratiebeleid, en over de grenscontroles in het bijzonder, getuigen van een zeer merkwaardig warm en koud tegelijk blazen.